bei den Versteigerungserlösen für die CO Problembereiche, nicht mit den nationalen Finanzministern ein gemeinsames Programm erarbeiten, sodass diese Mittel nur für einen europäischen Mehrwert ausgegeben werden können, nämlich um die CO und die Klimaerwärmung entsprechend wissenschaftlich, mit Forschung und mit Innovation